Ja, hvala lepa za besedo. Gospod minister, tukaj ste zdaj pač mi lepo odgovorili, da za ničesar niste pristojni. In da sem pač, na neki način, kar se glede kreditov pa tega tiče, v bistvu, ne prizanašamo mladim družinam. Me pa zanima, če če pa, mogoče razmišljate, da bi država oblikovala, neko stanovanjsko banko, ki bi kreditirala samo stanovanjska posojila za vse pod enakimi pogoji. Hvala.